Ja, hvala, saj jaz se v bistvu s kolegom Mahničem strinjam. Ampak še na nekaj je pozabil, pozabil je na NGO-je, a veste, ko sem jaz padel v državni zbor, sem šel malo pogledat, kako imate po ministrstvih, kako imajo financiranje civilnodružbenih, ne, ampak tule bo pol spet pingpong skočil malo tudi na stran SDS-a, in če ste me dobro poslušali, sem govoril o celi stari politiki, ki ste si nastavili, tovrstno zgodbo, ne. In sem tudi omenil, da je tule malo diskrepanca, ne. nimam jaz nekih blaznih simpatij ne do Jankoviča ne do Janše, ampak se ve, koga se malo gleda tako, koga se malo gleda drugače. Hotel sem se pa oglasiti le zaradi nečesa. A veste, edini medij, ki je hotel z mano delati veliki intervju je bil Reporter. Na začetku mandata, ko sem v imenu Levice spisal za Dnevnik naš gospodarski program, pa smo imeli tam neko sejo o turizmu, ker sem kritiziral monopolizacijo turizma in seveda gospoda Petana, in naslednji dan prišlo ven, Trček turistično o turizmu in iztrgane neke izjave ven, ne. Ampak neki zakon, ki je v veliki meri uničil televizijo kot en pomemben javni inštitut in četrto vejo oblasti, se ne imenuje Trčkov ali pa Kordišev zakon, imenuje se Grimsov zakon, tako da ste spet, soudeleženi v tej zgodbi in tej pravljici, ne. Jaz osebno mislim, da bi mi res potrebovali iz državnega proračuna neka resna sredstva za vzpostavitev nazaj četrte veje oblasti, ker ne bo vaša ne njihova, ne vem čigava ne, jaz sem v bistvu ponosen, da Levica nima svojega medija, ne. Mladina od Levice, pa prosim vas lepo. Če bila Mladina od Levice, verjetno ne bi prvi od vseh šli delat intervju z Arsenovičem v Mariboru, ne, bi Šegecom delali intervju. Hvala.